Cred că toți suntem conștienți că raportul este un compromis până la urmă între grupurile politice.

Problema mea este dacă puteți să veniți ca și grup, ca și deputat, cu o propunere concretă vizavi de monitorizarea, în mod democratic, a programelor depuse de troică pentru țările din Uniunea Europeană?